Señor presidente, señor Borrell, pedimos su comparecencia ante esta Cámara para que nos diera explicaciones, esperábamos excusas. Pero, es que, además, no ha dicho la verdad. Y eso es clave. ¿Sabe por qué? Porque a usted no le mandató ni le pidió la oposición que intercediera ante el régimen para convocar unas elecciones o posponerlas fue a instancia suya, no se lo pidió Guaidó ni el G4, lo propuso usted. Y si usted empieza haciendo una argumentación faltando a la verdad, tenemos un problema, porque todo lo demás cae. Todo lo demás cae fue usted el que propuso, después de mantener conversaciones con el régimen, que la oposición le diera unas condiciones mínimas para participar en unas elecciones fraudulentas, porque el Gobierno del señor Maduro no tiene la capacidad de convocarlas, porque recuerde que es un Gobierno ilegítimo. La oposición —como usted la llama sistemáticamente, enfrentándola a ese Gobierno— es la que esta Cámara reconoce como Gobierno legítimo, y la Asamblea Nacional como el único órgano democrático de Venezuela. Entonces, después de recibir el enésimo no por parte del régimen en agosto, usted propone una misión en septiembre —sin conocimiento, hasta que están volando, de la oposición— para no se sabe qué volver a ofrecer al régimen. Sí aplazar unas elecciones fraudulentas sin tener las mínimas condiciones para poderse celebrar. ¿Qué se consigue con eso? Lanzar un mensaje muy malo al conjunto de Venezuela que se pretende llegar a un acuerdo con aquel que no tiene legitimidad para convocar unas elecciones. Para finalizar, señor Borrell, mire usted, como sabe, el 5 de enero vence el mandato de la Asamblea. Es lo que espera el Gobierno de Maduro porque se quedará con las manos libres. Entonces la pregunta es ¿usted, ya que las elecciones del 6 de diciembre no serán democráticas ni podrán ser reconocidos sus resultados, va a apoyar la continuidad constitucional del mandato de la actual Asamblea hasta que en Venezuela puedan celebrarse unas verdaderas elecciones libres y democráticas? Esa debe ser la estrategia de la Unión Europea garantizar la Asamblea como único órgano democrático vigente hasta que no se puedan celebrar unas verdaderas elecciones libres y democráticas en Venezuela.